Arbeit als Vorsitzender der GUE Fraktion, danken für Ihre wirklich herausragende menschliche und kollegiale Leistung. Ich glaube, Sie waren uns in jeder Hinsicht ein sehr wertvoller Kollege als Fraktionsvorsitzender. Sie bleiben im Parlament, das freut uns, aber im Namen des gesamten Hauses herzlichen Dank für die Zusammenarbeit! Der Glückwunsch gilt selbstverständlich auch der Kollegin Zimmer.